virðulegi forseti góðir landsmenn mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim þremur og hálfa ári síðan hrunið varð en hins vegar er ljóst að mikið starf hefur verið unnið af hálfu ríkisstjórnarinnar og mikill árangur

þar höfum við reynt að læra af nágrannalöndum okkar sem áður hafa gengið í gegnum kreppu til að mynda reynslu norðurlandanna en reynslan sýnir að afleiðingar kreppu bitna oft ekki síst á ungu fólki bæði hvað varðar atvinnuleysi og líka hvað varðar menntun það er að það bitnar ekki minnst á þeim sem minnsta menntun hafa þess vegna höfum við lagt áherslu á það að beina fólki til mennta það hafa aldrei verið fleiri í námi en nú árið tvö þúsund og ellefu þegar við lítum á framhalds og háskólastigið það er ekki síst því að þakka að ráðist hefur verið í víðtækt átak nám er vinnandi vegur þriggja ára átak sem er liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar bæði í því að koma þeim til mennta sem vilja og hafa áhuga á að leita sér menntunar en líka að minnka hlutfall þeirra sem ekki hafa lokið formlegu námi að loknum grunnskóla og það fari úr þrjátíu prósent í tíu prósent og nýta til þess þau tækifæri sem nú gefist átakið hefur gengið samkvæmt áætlun og hefur framhaldsskólanemendum fjölgað um fimmtán hundruð milli ára auk þess sem yfir þúsund atvinnuleitendur hófu nám í skólum landsins í haust en það skiptir líka máli að fólk finni sér nám við hæfi og þar hefur verið unnið gríðarlegt starf með ýmsum styttri námsbrautum þróunarstarfi nýjum þróunarsjóði sem ætlað er að styrkja starfstengt nám sem tryggðar hafa verið sex hundruð milljóna króna á fjárlögum tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán en líka með nýjum vinnustaðanámssjóði sem ég vonast svo sannarlega til að

því að fólk er misjafnt og við því eigum við að búast kristján kristjánsson prófessor í heimspeki menntunar hefur orðað það þannig að við getum ekki ætlast til þess að að hver nemandi komi til með að brjóta björg í mannkynssögunni fullkomnun felst ekki nauðsynlega í að gera frábæra hluti held í að gera hversdagslega hluti frábærlega vel og við ættum að reyna að nesta hvern nemanda okkar með þeirri fullvissu að hann sé einstakur í sinni röð og honum beri að rækta séreðli sitt þetta á að vera markmið okkar með okkar menntakerfi ný menntastefna hefur verið gefin út nýjar aðalnámskrár sem byggja á stoðum í þeim lögum sem sett voru tvö þúsund og átta og ætlað er að skapa hér borgara sem eru öflugir lýðræðislegir þátttakendur í samfélaginu læsir á upplýsingar og skapandi einstaklingar þetta er sá grunnur sem ég held að sé nauðsynlegur fyrir atvinnulíf framtíðarinnar og sem við sjáum lagðan grunn að í nýrri fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar hún byggir á rannsóknum

áliðnaðinn og það er unnið að því að efla stöðu þessara greina með því að viðurkenna þær sem alvöruatvinnuveg og það er kannski lærdómurinn sem við getum dregið af hruninu að það þarf að byggja atvinnulíf okkar á fjölbreyttum stoðum til þess að það sé sterkara til að takast á við ytri áföll og síður viðkvæmt fyrir sveiflum út á þetta gengur fjárfestingaráætlunin sem hér hefur verið rædd hún byggir á því að efla hið græna hagkerfi hún byggir á því að efla skapandi greinar og hún byggir á því að efla rannsóknir og tækniþróun hvers konar því að mannvitið eða hugvitið sé sú auðlind sem aldrei þrýtur og við getum rætt mikið um auðlindir í þessum sal og hvernig eigi að virkja þær en þetta er sú auðlind sem aldrei þrýtur hún byggist á öflugu menntakerfi og með því að virkja þessa auðlind getum við virkjað hér atvinnuuppbyggingu til framtíðar sem mun standa af sér ytri áföll með þá hugmyndafræði að leiðarljósi hefur þessi fjárfestingaráætlun nú verið kynnt og ég hef fulla trú á því að hún eigi að hún eigi eftir að ganga eftir ég hef líka fulla trú á því að þegar við lítum á þann árangur sem náðst hefur hvort sem litið er til menntunar atvinnu en fram hefur komið hér fyrir í kvöld að atvinnuleysi hefur farið minnkandi hef ég fulla trú á því

og ég held að íslendingar eigi eftir að standa undir þeirri bjartsýni góðar stundir